Chargée de représenter les socialistes et démocrates en commission des transports, j'avais défendu des objectifs bien plus ambitieux, mais les États membres, et notamment l'Allemagne et d'autres, influencés par leur industrie, ont revu à la baisse ces seuils. Je regrette le manque d'ambition du Conseil alors que les émissions de CO2 n'ont cessé d'augmenter ces dernières années dans le secteur des transports routiers.

Ce règlement est un pas en avant pour lutter contre le fléau de la pollution de l'air et pour respecter nos objectifs climatiques, en particulier l'accord de Paris, qui vise à endiguer ou du moins à limiter le réchauffement climatique. Il en va de notre responsabilité envers les générations futures.